Ja, najlepša hvala, podpredsednik. Zdaj, jaz ne vem, kaj se dogaja s predstavniki vlade, mislim, da je seznam vprašanj in vrstni red zelo jasen in bi lahko zagotovili prisotnost takrat, ko bodo, ko vedo ministri, da bodo, dobili vprašanja. Jaz smatram, da je vprašanje, ki ga bom postavil, zame pomembno tudi z vidika, ker bi dobil, določene informacije pri razpravi proračuna, tako da predlagam, da se počaka do prihoda ministra.